virðulegi forseti ég ætla að beina fyrirspurn til hæstvirts félags og tryggingamálaráðherra ástæðan fyrir því að ég er með þessa fyrirspurn ætti öllum að vera ljós við þekkjum það að það er mikill vandi á húsnæðismarkaði og verið mikið frost

og það er afskaplega mikilvægt fyrir okkur að leita allra leiða til þess að losa um það á sama hátt og það er afskaplega mikilvægt að við sjáum til þess að fólk geti greitt af sínum lánum sem eru að stærstum hluta í flestum tilfellum fasteignalán en ég ætla að ræða það við annan ráðherra hér á eftir

að við erum með ýmis tæki til þess að fylgjast með íbúðamarkaðnum og húsnæðismarkaðnum og það er mín tilfinning

með alla vega nægilega áhrifaríkum hætti og ætti að vera því að við erum í þeirri stöðu núna virðulegi forseti að það virðist vera mjög mikið offramboð af húsnæði og þá sérstaklega hér á þéttbýlasta svæði landsins við horfum upp á það að bæði hér á höfuðborgarsvæðinu og svo í nágrenninu erum við að sjá mikið af húsnæði sem er nýbyggðu oft ekki fullklárað og í þeirri stöðu að það er autt og að því er virðist litlar líkur á því að að verði keypt á næstunni og notað sem íbúðarhúsnæði eins og ég nefndi er það félags og tryggingamálaráðuneyti sem sér um húsnæðismálin og sömuleiðis erum við með öfluga stofnun sem heitir íbúðalánasjóður sem eru kannski þeir aðilar sem ættu að hafa bestu yfirsýnina og þekkinguna á þessum málum það sem ég vildi kanna virðulegi forseti og beini þeirri fyrirspurn til hæstvirts ráðherra hvort ráðherra hefur látið kanna hvernig best sé að bæta stöðuna á íbúðamarkaði á helstu þéttbýlissvæðum landsins til dæmis með úttekt á stöðunni á íbúðamarkaði og greiningu á framtíðarhorfum virðulegi forseti ég held að þetta hljóti að vera afskaplega mikilvægt að við gerum þetta af svo mörgum ástæðum við þurfum eðli málsins samkvæmt að koma í veg fyrir það að hér sé mikið af húsnæði

það hefur ekki verið gert og þess vegna er ég að spyrja hæstvirtan félags og tryggingamálaráðherra sem er í rauninni húsnæðismálaráðherra hvort þetta hafi verið gert og ef svo